Könnten Sie sich vorstellen, dass wir gemeinsam hier im Parlament noch strengere Regeln aufstellen, und in diesen Fällen sogar Rückforderungen der öffentlichen Gelder erheben, um gerade die zu bezahlen, denen man heute helfen will?